Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. No, zdaj tudi v Sloveniji in tukaj v državnem zboru ne moremo mimo dejstva, da je vprašanje migracij danes prvovrstno vprašanje, ne samo v Evropi, ne samo v svetu, tudi pri nas. Mimo tega ne moremo, pač zaradi tega, ker dejansko prihaja do množične selitve ljudi. Množična selitev ljudi pa seveda za sabo prinese številne probleme. To je, bom rekel, dejstvo, mimo katerega ne moremo. Drugo dejstvo je, ker danes govorimo seveda o referendumu oziroma posvetovalnem referendumu, da je to inštitut, na podlagi katerega dejansko lahko dobimo odgovor ljudi, in da je to eden najbolj demokratičnih inštitutov o tem, da ljudi povprašamo, kaj si misli o najbolj pomembnem danes evropskem vprašanju. O tem se govori v Bruslju, Parizu, o tem se govori v New Yorku in tako naprej. In če ne danes, če morda danes niste za to, da ljudstvo pove oziroma, da ljudje povedo, kaj mislijo o selitvi oziroma doseljevanju ljudi v Evropo - mi smo del Evropske unije, mi smo del Evrope, in kaj si mislijo seveda o tem, da ti ljudje pridejo v Slovenijo, in seveda tukaj bom v nadaljevanju tudi osvetlil, kaj seveda to lahko pomeni, potem si enostavno nekdo zatiska oči. In potem si zatiska oči in se dejansko boji demokratičnega odločanja ljudi o najbolj aktualnem vprašanju. Zdaj, tukaj se lahko seveda tudi strinjam z nekaterimi avtorji, ekonomskimi avtorji, ki so imeli nazadnje govorili pred nekaj dnevi v Davosu, ko so govorili o razdelitvi svetovnega premoženja in kaj dejansko to pomeni. Pred tem si noben ne zatiska ljudi, tudi v tem ne, če ste slišali, pač, nekatere ekonomiste, da ima šestindvajset najbogatejših ljudi takšno premoženje, kot tri cele devet milijarde ljudi, tudi to je seveda vprašljivo. In seveda tukaj, če govorimo tudi o, bom rekel, telekomunikacijskem napredku v vseh državah na svetu, in ki ima ta napredek seveda tudi določene negativne učinke, predvsem to, da ustvarja lažna upanja, potem se seveda lahko ob vsem tem zamislimo in ta problem je realen. O čem namreč govori? Če greste vi v Afriko, če greste v Nigerijo, če greste v Pakistan - katerokoli državo, boste videli veliko lačnih ljudi, nisem rekel revnih, lačnih, vendar z mobitelom. In ta mobitel im seveda ustvarja lepši svet, imajo ga na svojem ekranu, vendar ta svet dejansko ni dosegljiv. Ta svet ni dosegljiv oziroma seveda potem jim različne kriminalne združbe dajejo lažno upanje, da je ta svet dejansko dosegljiv in tukaj pridemo do množičnih migracij na podlagi kriminalnega organiziranja teh migracij in največjega izkoriščanja ljudi, verjetno v zadnjih petdesetih letih. In s tem, s to težavo se danes v svetu ukvarja zelo malo ljudi. Lahko greste v Libijo, lahko greste v arabske države, lahko greste tudi v druge države in boste dejansko to videli, in Evropa kot taka in s tem Slovenija rabi odgovor na to vprašanje in rabi odgovor, kako bo rešila tudi to vprašanje, ampak to vprašanje naj bi seveda rešila tako, da bo vzpostavila določene pogoje za boljše življenje v teh državah izvora. tega nihče ne zanika. Po drugi strani, pa sama kultura v Evropi, ekonomija v Evropi, socialni sistem v Evropi, ne dopušča tako velikega priseljevanja ljudi, kot je dejansko po nekaterih analizah napovedano, in ti ljudje dejansko čakajo, če želite, nekaj podatkov je že za Bosno in Hercegovino, Bihać. In tako Velika Kladuša in tako naprej. In Evropa ima svoj red, ki ga se ga je treba držati, to je schengenski sporazum in schengenska meja in v zvezi s tem je zadeva popolnoma jasna. V Evropo lahko pride seveda tisti, ki je povabljen v Evropo, tisti, ki ima vizum, tisti, ki ima dovoljenje, da pride v Evropo. In v Evropi, če ne drugega, moramo držati red. In seveda tudi v okviru Evrope in v okviru Slovenije določati število ljudi, ki se bo priselilo v Evropo ali Slovenijo. Vendar žal je Evropa tudi tukaj, kot vidimo, neenotna. Rešiti pa bo to vprašanje treba in v Evropi in v Sloveniji, ampak rešilo se bo, se bo to vprašanje tako, da se bo vprašalo ljudi, kako ga nameravajo rešiti, kakorkoli, ali z referendumom ali z volitvami ali s čimer koli, ampak na koncu bi to najbolj aktualno vprašanje danes v Evropi in to se bo moralo. Tako da, bežati pred nekim referendumom, ki ga tukaj ponujamo zato, da ugotovimo, dejansko kaj ljudje mislijo o tem priseljevanju, bom rekel, je zatiskanje oči, morda zdajle, bo pa to aktualno čez dve leti ali pa tri leta, vsekakor to dejansko bo aktualno. Še enkrat, ilegalne migracija, to je, bom rekel, nekako nov, neko novo vprašanje danes, kje dejansko ni. Glejte, če greste vi v neko drugo državo, greste čez policijsko in carinsko kontrolo in tako lahko pridete v neko drugo državo. In to je evropejsko in to je civilizirano. Katerikoli drugi prehodi so ilegalni in seveda policija mora tako ravnati v skladu s pravom, ki velja v Evropi. Tukaj seveda govorimo o migrantih. Drugo vprašanje so begunci. In to je treba ločiti. In ta sporazum, marakeški sporazum, žal, o tem ne govori in ne loči in ne zavezuje. In na svetovni ravni bo treba priti do dogovora, kjer se bodo ta svetovna vprašanja rešila. Za Slovenijo pa je treba upoštevati nekaj in to je treba upoštevati tudi demografijo. To, da se vsako leto iz Slovenije izseli več ljudi, kot jih v Slovenijo dejansko pride. To, da imamo seveda nacionalni prirastek, dejansko negativen. Na dolgi rok bomo Slovenci izumrli. In tudi to je vprašanje, ki je povezano z ... Kajti jaz mislim, da si nihče ne želi v Sloveniji izumrtja Slovencev, izumrtja slovenske kulture, izumrtja slovenskih navad, izumrtja slovenske zgodovine. Slej ko prej, gospe in gospodje, če se želite danes seznaniti s tem, kaj ljudje mislijo o tem, se bomo s tem soočili morda kasneje. Vendar če danes ne zagrizemo v te težave, v te probleme, mislim, da bodo čez nekaj let veliko hujše, ko so danes.